Jutro będziemy głosować nad kolejnym sprawozdaniem odnoszącym się do sytuacji kobiet w zatrudnieniu, tym razem w sektorze usług. Jest to o tyle istotny sektor, że poziom zatrudnienia kobiet w nim jest wysoki i stanowi 25 całego zatrudnienia kobiet. Mamy w tym sektorze do czynienia z typowymi problemami, jakie napotykają kobiety aktywne zawodowo, a mianowicie są zatrudniane poniżej poziomu ich kwalifikacji, otrzymują niższe wynagrodzenie, niż mężczyźni za tę samą pracę, są zmuszane do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze godzin. W dużej mierze wpływ na taką sytuację mają trudności, jakie napotykają kobiety próbujące pogodzić życie rodzinne z pracą zawodową. W tym sprawozdaniu po raz kolejny apelujemy o stworzenie odpowiedniej i dostępnej cenowo infrastruktury opieki nad dziećmi i osobami starszymi.